Nagyon sokat mondtuk, mondták az európai médiában, hogy ennek a Szerződésnek az eredményeképpen a Parlament jogai rettenetesen megnőttek. Hát az igaz, hogy a költségvetési hatóság két karja körülbelül egyenlően erős, de ennek a karnak az erejét nem lehet igazán kihasználni, hiszen egyetértésre ítélt minket a Szerződés. Akkor, amikor a Parlament jogai nagyobbak lennének, az csak egy olyan eset, ami teljesen elképzelhetetlen, hogy a Tanács saját magát leszavazza a későbbiek folyamán.

Ennek a költségvetésnek az alapja az Európai Bizottság által még a nyáron beterjesztett, és a Parlament véleménye szerint megalapozott és jó költségvetés. Nagyjából így látta ezt a Tanács is, hiszen nem sokat nyúlt hozzá, csak a kifizetési szinteket vitte lejjebb a nagy krízisre hivatkozva. Furcsa krízis az, amely az európai tagállamok jövedelméhez képest négymilliárddal megoldhatónak látszik. Őszintén szólva ezt a csökkentést egy kicsit populizmusnak is tarthatjuk. A végső megegyezésben, amikor a Parlament elfogadta ezt a négymilliárdos levágást, akkor az volt, ami örömömre szolgált, hogy nem fűnyíróelven vagdostuk lefelé a számokat, hanem megmaradtak hangsúlyosan azok a fontos területek, amelyekre a Parlament különösen kényes volt. Én a magam részéről nagyon fontosnak tartom azt, hogy jelentős emelkedés következett be majdnem 15 os a kohéziós politika támogatására rendelkezésre álló területen.

Értem a jelzést elnök úr, azonnal befejezem, de azt még el kell mondanom, hogy a Parlament a tárgyalási folyamat végén nagyon hibázott, és pártpolitikai érdekek bizony keservesen megnehezítették azt, hogy minden célunkat elérjük.